Das sind unterschiedliche Dinge, und sie ersetzt diese nicht. Auf der anderen Seite finde ich es außerordentlich spannend, dass man gerade diese unterschiedlichen Gruppen in bestimmten Fragen in ein Boot hineinbringen kann, um daraus eine kohärente gemeinsame Politik zu machen, die in unserem Interesse sein kann und die den Ländern helfen kann, aber über eine solche Zusammenarbeit vielleicht auch helfen kann, dass politische und ökonomische Interessen, die gegenläufig sind, ein Stück weit zusammengeführt werden können, um auf diese Art und Weise Auseinandersetzungen in Zukunft weniger dramatisch und gefährlich zu machen, so dass beispielsweise unsere Arbeit mit der Östlichen Partnerschaft nicht als gegen jemand gerichtet begriffen wird, sondern dass das alles komplementär sein kann, was uns allerdings nicht davon abhält, dass wir beispielsweise mit der Östlichen Partnerschaft mit diesen Ländern,